frú forseti ég þakka fyrir umhyggju formanns sjálfstæðisflokksins háttvirts þingmanns bjarna benediktssonar vegna heilsufars ríkisstjórnarinnar og innri vanda stjórnarflokkanna einhver hefði nú haldið að hann kannski ætti að líta sér nær niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar liggur fyrir hún er skýr ég held að það sé engin leið að túlka hana öðruvísi en þannig að sú samningaleið sem íslensk stjórnvöld mótuðu á haustmánuðum tvö þúsund og átta er á enda runnin það er þannig að þjóðin hefur talað skýrt í þeim efnum og væntanlega sættir sig ekki við annað en að niðurstaða fáist í þessu máli fyrir dómi það er mikilvægt að halda því til haga

geta með fullum rétti staðið á því að þau hafi verið sjálfu sér samkvæm allan þennan tíma þá meina ég íslensk stjórnvöld í skilningnum alþingi og ríkisstjórn það var mótuð sú stefna hér í október nóvember desember tvö þúsund og átta að þrátt fyrir lagalega óvissu í þessu máli væru íslensk stjórnvöld tilbúin til að

geta haldið þessu samkvæm framvegna þess að annars væru íslensk stjórnvöld í málafylgju sinni í mótsögn sem þau eru ekki allt frá því að fyrsta skriflega undirritaða yfirlýsingin um að íslendingar væru tilbúnir til að leysa þetta við samningaborðið kom fram og hvenær var það nítjánda nóvember tvö þúsund og átta þegar þeir geir h haarde árni m mathiesen og davíð oddsson rituðu undir það í fyrstu samstarfsyfirlýsingunni við

allan tímann síðan hefur verið unnið samkvæmt þessu það er lagaleg óvissa um okkar skuldbindingar en við erum tilbúin til að reyna að útkljá þetta við samningaborðið nú hefur það ekki tekist og þá fer ágreiningurinn sína leið eins og menn eiga auðvitað fullan rétt á á til þar til bærra dómstóla það er sömuleiðis ástæða til að minna á að þessi leiðangur hinn síðasti lagði af stað í þverpólitískri samstöðu allra stjórnmálaflokka hér á alþingi í þverpólitískri nefnd sem skipuð var um það verkefni nú liggur niðurstaðan fyrir það er mikilvægt að vinna úr henni og virða hana að sjálfsögðu í hvívetna viðbrögðin hafa að mínu mati tekist vel enda erum við orðin býsna reynd í því að takast á við óvæntar aðstæður af þessu tagi það hefur tekist mun betur að tryggja að ekki skylli á fjölmiðlafár neikvæðrar umræðu um ísland nú en til dæmis í janúarbyrjun tvö þúsund og tíu meðal annars vegna þess að nú höfðu íslensk stjórnvöld ráðrúm til að undirbúa sig það var hægt að dæla út upplýsingum strax á fyrstu klukkutímum eftir að atkvæðagreiðsla lá fyrir um hluti eins og þá að miklir fjármunir væru komnir í bú landsbankans að þeir færu að greiðast út og að bretar og hollendingar færu þar af leiðandi að fá fjármuni upp í sínar kröfur stjórnvöld gátu undirbúið bæði já og nei niðurstöðu og ég tel að það hafi tekist í aðalatriðum vel að koma því rækilega á framfæri það er líka ástæða til að árétta að ísland er ekki í neinum greiðsluvandræðum og verður ekki næstu árin við erum fullnægjandi fjármögnuð til þess að ráða við allar okkar skuldbindingar og munum gera það og það er ánægjulegt að í þessari umferð hefur engin umræða komið upp um mögulegt greiðslufall íslands það er vegna þess að ísland hefur bæði greiðslugetu og greiðsluvilja til þess að standa við sínar skuldbindingar og mun

það hefur sömuleiðis að mínu mati tekist vel eftir því sem enn er komið að rækta samskiptin við erlend stjórnvöld við matsfyrirtæki og við aðra áhrifaaðila fyrir utan fjölmiðla sem hér skipta máli eins og kom fram hjá forsætisráðherra höfum við átt fjölmörg samtöl við starfssystkini okkar í nálægum löndum ég átti í gær góð samtöl við fjármálaráðherra svíþjóðar anders borg og fjármálaráðherra noregs sigbjörn johansen og ég hygg að við eigum að mæta skilningi og velvilja af hálfu stjórnvalda hinna norðurlandanna að þessi niðurstaða í atkvæðagreiðslunni um helgina verði ekki látin trufla áframhaldandi samstarf okkar við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og fjármögnun þess prógramms það er mjög mikilvægt því að það er einn af þrem fjórum mikilvægustu þáttum sem við þurfum að tryggja að gangi sem hnökralausast áfram þrátt fyrir þessa niðurstöðu sömuleiðis að fimmta endurskoðun og næstsíðasta endurskoðun samstarfsáætlunarinnar við alþjóðagjaldeyrissjóðinn komist sem fyrst á dagskrá og í gegn og að prógramminu geti lokið með eðlilegum hætti síðsumars að sjálfsögðu þarf nú að undirbúa vel og í góðu þverpólitísku samstarfi svör okkar til eftirlitsstofnunar evrópska efnahagssvæðisins esa þar þarf að uppfæra það svar sem fyrir lá í drögum frá því í haust í ljósi þeirra aðstæðna sem nú blasa við okkur bæði hér og líka úti í evrópu þar sem ýmislegt hefur breyst í fjármálakerfinu að sjálfsögðu verður tekið til ýtrustu varna fyrir hönd íslands og það er ekkert vandamál í þeim efnum það er ósköp einfaldlega þannig að það er skylda stjórnvalda hver sem þau eru á hverjum tíma að gera slíkt og til þess verða fengnir færustu menn ég tel ástæðu til að minna hér á vegna en að háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson boðar bæði vantraust og hafði hér stór orð um horfurnar að sá maður sem hvað gleggst spáði fyrir um væntanlegan ófarnað íslands árið tvö þúsund og sex lars christiansen hjá den danske bank hefur nú birt nýja spá nýtt mat um ísland og hvað staðfestir sú spá að ísland sé komið út úr því versta að hér sé hagvöxtur hafinn og horfurnar ágætar og að við gætum átt inni í þeim efnum frekar en hitt að því tilskildu að okkur takist að losa um aðgang að fjármagni og þeirri greiningu er ég alveg gjörsamlega sammála það er ýmislegt annað í þeirri spá sem ég set miklu meiri spurningarmerki við eins og áform um ótrúlega styrkingu krónunnar og allt of allt of svarta atvinnuleysisspá en heildarsvipurinn á því er ánægjulegur glöggt er gests augað og maðurinn sem sá hinar dökku horfur hellast yfir íslenskt þjóðarbú á sínum tíma tvö þúsund og sex og reyndist hafa rétt fyrir sér hann spáir núna að betri tíð sé í vændum á íslandi vonandi hefur hann rétt fyrir sér aftur að þessu sinni og það hlýtur að hugga svartsýniskórinn hér að þessi maður spáir þessu